Proti tým, ktorí priamo pred jeho očami zabíjali bezbranných ľudí.

Bol uväznený, zatiaľ čo tí, čo páchali násilie pred jeho očami a pred očami celého sveta, zostávajú na slobode nepotrestaní. Na Slovensku poznáme tento scenár.

Preto chceme, aby aj v mene kresťanov a všetkých občanov Slovenska vyslal dnes Európsky parlament silný signál Egyptu. Chceme, aby Egypťania vedeli, že Európa od svojich partnerov požaduje dodržiavanie základných ľudských práv, ako sú sloboda viery a náboženstva a tiež sloboda slova.